Señor Presidente, creo que está todo dicho y, señor Comisario, debe de estar usted un poco cansado de escuchar permanentemente las mismas expresiones. Cuando en el Parlamento Europeo todos los grupos políticos estamos de acuerdo y no existe una voz discordante, significa que la realidad es la que es y es extraordinariamente dura.

Lo que quiero decir es que, si no pasamos de las palabras a los hechos y de las declaraciones a las realidades, lo que hacemos es un bello ejercicio de retórica. En consecuencia, la respuesta necesaria de la Unión es la prohibición de acceso a la Unión Europea de determinadas personas, la congelación de sus activos en Europa y la advertencia a las personas que van de turismo allá respecto a qué tipo de turismo se van a encontrar.